Herr Präsident, Frau Kommissarin, werter Vertreter des Rates! Das Europäische Parlament, meine Sozialdemokratische Fraktion, hat diese Aussprache herbeigeführt, weil wir ich müsste fast sagen wieder einmal den Eindruck haben, dass die Einführung der Finanztransaktionssteuer verschleppt werden soll und dass die Arbeiten daran darniederliegen.

Kollege Rosati argumentiert in der Sache. Aber Kollege Rosati weiß auch, dass die Bedenken weitgehend ausgeräumt worden sind, nämlich auch dank der Initiative von Pierre Moscovici Ihrem Kollegen, Frau Kommissarin der sehr viel darin investiert hat und sehr viel gearbeitet hat, dass diese Vorschläge, die jetzt auf dem Tisch liegen, praktikabel sind. Unsere Fraktion, dieses Haus es ist jetzt fast sechs Jahre her hat am 8. März 2011 mit fast 80 Mehrheit gefordert, dass diese Finanztransaktionssteuer kommt. Die Kommission war ursprünglich nicht dafür ein Vierteljahr später hat sie einen Vorschlag unterbreitet. Ich will Ihnen damit deutlich machen Wir haben Konflikterfahrung, und wir können nicht verstehen, warum ein Instrument nicht genutzt wird, das beides kann, nämlich einmal wirkungsvoll die Spekulation bekämpfen und gleichzeitig Einnahmen von der Kommission geschätzte 35 Milliarden jährlich in die Kassen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union spülen. Seien Sie versichert, dass wir eins tun werden Herr Borg, sagen Sie das den Kolleginnen und Kollegen unter den Finanzministern Wir werden keine Ruhe geben. In einer Situation, in der die Krisen sich zuspitzen, in einer Situation, in der auch der soziale Missstand in der Europäischen Union sich zuspitzt, wo elf Millionen Kinder kein warmes Zuhause und nicht genügend zu essen haben, werden wir keine Ruhe geben. Und die Finanzminister werden es sich nicht erlauben können, die Finanztransaktionssteuer zu beerdigen. Wir werden Sie hier sehen, in der Endphase der Auseinandersetzung, in Straßburg oder in Brüssel. Und Sie werden in die Mikrofone Europas reden müssen, warum Sie versagen.